Je regrette simplement que cette liberté d'expression ne soit pas respectée à l'intérieur même du Parlement. Je déplore, en particulier, que la commission juridique chargée d'examiner ces questions lève systématiquement l'immunité parlementaire des députés de la minorité quand il s'agit de l'expression de leur opinion dissidente, ce qui n'était pas le cas quand je suis entré dans cette institution où il était de règle

Aujourd'hui, nous vivons une situation bien différente où, dans l'enceinte même de ce Parlement européen, d'ailleurs, des députés sont sanctionnés, non pas en raison de la perturbation qu'ils apportent aux travaux de l'Institution, mais en raison des propos qu'ils ont tenus, si contestables qu'ils soient, ce qui me paraît tout à fait contraire, précisément, à l'essence même de la vie parlementaire. Je vous remercie de m'avoir entendu, Monsieur le Président.